Nicméně chtěl jsem se vyjádřit k jednomu specifickému hlasování, které se týkalo zvláštní ochrany práv nezletilých dětí a práv osob LGBT minority. Chci říci, že jsem to nepodpořil ne z důvodu toho, že bych nechtěl podporovat nezletilé děti či osoby LGBT minority, nicméně pokládám právě to hledisko uplatnění tvrzení, že jsem migrující osobou LGBT minority a z toho důvodu nemusím být navrácen do země původu, za velmi zneužitelné. Ten návrh usnesení neobsahoval žádné záklopky, žádné zádržné mechanismy k tomu, aby nemohlo docházet k jednoznačnému zneužití toho, že se právě migrující osoba prohlásí za osobu LGBT a potom bude doufat v dobrodiní tohoto ustanovení.